Señora Presidenta, muchas gracias a todos los que han intervenido. Pocos textos legislativos han creado tanta polémica como este texto de la Directiva del tabaco. Y es que intentar proteger la salud contra un producto que es adictivo, que se ha demostrado científicamente que es perjudicial para la salud, pero que, no olvidemos, es legal y tiene detrás una actividad económica que también es legal y mueve muchísimos puestos de trabajo, es como pretender

Por eso, estamos totalmente de acuerdo con las advertencias sanitarias muy visibles acerca del peligro de fumar de acuerdo con prohibir las presentaciones engañosas que incitan a fumar de acuerdo con acabar con los sabores atractivos que enmascaran el verdadero sabor del tabaco de acuerdo con regular muy estrictamente los cigarrillos electrónicos, que serán el nuevo incentivo para iniciar a los jóvenes

Pero hay que permitir los aditivos estrictamente necesarios y esenciales para fabricar las labores de tabaco, con todas las variedades que se cultivan y que se utilizan.

Y por eso, pido el apoyo a la enmienda 187 del PPE. Señora Presidenta, cada uno es libre de atentar contra su salud como quiera, no lo vamos a evitar, pero, al menos, que lo haga informado y sin facilidades.